Sur la forme encore, la multiplicité des commissions consultées rend le texte final totalement inaudible. Sur le fond, la systématisation du critère de subjectivité du handicap, par définition flou et non évaluable, vient en totale contradiction avec certaines lois nationales, dont la loi française, qui reconnaît que le handicap, certes subi, est avant tout un déficit fonctionnel et objectif, ce qui est la condition indispensable pour une juste compensation régalienne évaluable. Sur le fond encore, ce texte multiplie à l'envi les lieux communs non seulement en ce qu'il admet des handicapés de toutes les catégories, mais aussi en ce qu'il estime comme victimes d'office de discrimination les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades, les migrants, les pauvres et les personnes LGBTI, ce qui, de facto, détermine que la seule norme à vos yeux serait un homme jeune, bien portant, riche, sédentaire, en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques et hétérosexuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'exact miroir de votre discours droit de l'hommiste. Je vous laisse donc réfléchir. In fine toutes vos démonstrations concernant les actes de la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociétale ne débouchent sur aucune proposition ni application concrète face aux difficultés parfois épuisantes que rencontrent les handicapés.